En Belgique seulement, le nombre d'immatriculations de véhicules SUV a quintuplé entre 2000 et 2013 Alors, au delà d'une loi révisée qui impose, on l'a dit, des tests en conditions réelles, des contrôles stricts et indépendants à faire respecter partout, je me demande si la question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous n'abordons pas une sorte de nouveau paradigme, un changement de paradigme.